Państwo jesteście razem z nami w grupie, ale nigdy nie jesteście traktowani jako nowi, co jest pewną szansą na pokazanie pewnego pomostu pomiędzy starymi członkami i pomiędzy resztą z Europy Środkowo Wschodniej. To jest bardzo ważny element polityczny i liczymy na państwa również, jeżeli chodzi o pewną wrażliwość na problematykę.

Liczymy na to, że prezydencja cypryjska będzie przeciwdziałać podziałowi państw członkowskich na przyjaciół spójności i na przyjaciół lepszego wydawania. Przyjaciele spójności są przyjaciółmi lepszego wydawania. Tutaj nie ma sprzeczności, to jest sztuczny podział, którego trzeba unikać. Natomiast wszyscy powinniśmy dążyć do lepszego wydawania. Oznacza to między innymi większą współzależność i uzupełnianie się, komplementarność polityk europejskich, aby nie dublować pewnych rzeczy, nie tworzyć nowych administracji i nie powielać pewnych pomysłów. To jest lepsze wydawanie.